35 más de fondos para la cultura. Todo eso son cuestiones que los ciudadanos van a notar gracias a la acción del Parlamento Europeo, y esa es una buena noticia. Y un calendario claro para los recursos propios.

Vamos a introducir el impuesto digital. Todo con un calendario claro. Nos hubiera gustado un calendario más ambicioso, más cercano, pero es sin duda un paso adelante. Y un mecanismo de vinculación con el Estado de Derecho, que es un mecanismo imprescindible para que aquellos que utilizan y que reciben fondos europeos no puedan vulnerar normas fundamentales. Este, evidentemente, no es el acuerdo que deseábamos en su globalidad, pero sí es un avance muy importante teniendo en cuenta lo que había en la mesa del Consejo y lo que el Parlamento ha logrado. En segundo lugar, este Parlamento, esta semana también, va a dar su visto bueno a la posición sobre el Fondo de Recuperación para Europa, y es muy importante lo que el Parlamento dirá y dice esta semana. No queremos macrocondicionalidad económica. No queremos que se impongan reformas del Semestre Europeo que nada tienen que ver con el mecanismo. Queremos unos objetivos climáticos ambiciosos y que no se gaste dinero en actividades contaminantes. Eso lo dirá el Parlamento y espero y deseo que el Consejo nos escuche en las negociaciones que iniciaremos. Estamos en un momento muy importante para la Unión Europea.

Vamos a dejar atrás la época de la austeridad para pasar a una época más centrada en la inversión. Hemos avanzado y hemos roto tabús, como, por ejemplo, sacar adelante los eurobonos. Yo creo que este es un paquete que, visto en perspectiva histórica, es un gran paso hacia adelante.